Ludzka aktywność, w tym praca, zapewnia człowiekowi równoprawny udział w społeczeństwie, jest przede wszystkim motorem jego rozwoju osobistego, ale także podstawą sukcesu jego rodziny. Nie ma więc nic gorszego jak wywoływanie bierności lub podtrzymywanie bierności człowieka w społeczeństwie. Rozdawnictwo pieniędzy, bez obowiązku nauki, bez obowiązku pracy, bez obowiązku aktywności społecznej, może więc wywoływać postawy bierne i postawy roszczeniowe.